Señora Presidenta, señora Comisaria, el 9 de septiembre este Parlamento aprobó una resolución que activó un debate oportuno y necesario.

Hay quienes piensan que, de la contundencia de sus declaraciones posteriores —atendiendo el requerimiento de este Parlamento— y de las explicaciones que esta noche ofrece, lo que cabe concluir es una decepción porque no hay procedimiento contra Francia. Habrá que recordar que el debate no era sobre Francia ni mucho menos contra Francia era un debate a favor de principios vertebrales de la construcción europea, como la libre circulación de personas, porque Europa no es solamente libre de circulación de mercancías y capitales, sino, sobre todo, libre circulación de ciudadanos europeos de pleno derecho y sin discriminación, y, por supuesto, sin discriminación de base étnica. De manera que si todavía hay algo que investigar en lo relativo a los ficheros de base étnica no enteramente aclarados, sigue siendo trabajo de la Comisión. Pero lo que hay que recordar es que este trabajo no ha concluido, porque el trabajo incluye también que este Parlamento permanezca vigilante frente a la tentación del populismo, que busca chivos expiatorios a los que señalar ante los problemas de exclusión social, y no soluciones ni respuestas. Y este trabajo incluye también, además de hacer frente al populismo y a su tentación, trabajar por la integración de los excluidos, de los largamente marginados y, desde luego, de la población romaní. Este Parlamento debe auspiciar una conferencia de integración de la comunidad romaní. Y este Parlamento debe decir que este trabajo no ha concluido, apenas ha comenzado, y que tenemos todavía muchísimo recorrido por delante, de modo que, incluso si el procedimiento contra Francia finalmente no se incoa, este debate habrá tenido sentido porque ha demostrado ser oportuno y necesario.